Panie Przewodniczący!

Jestem naprawdę zdziwiony, wręcz zaskoczony wystąpieniem pana Watsona, jednego z liderów liberalnych demokratów w tym Parlamencie, który mówi o tym, że większość ma prawo dyktatury, większość ma prawo decydować o tym, jaka jest prawda.

Na Węgrzech partia socjalistyczna, z udziałem zresztą swego czasu liberalnego koalicjanta, doprowadziła kraj do ruiny. Została odrzucona przez zdecydowaną większość narodu i to w sposób oczywisty.

I teraz te dwie trzecie zgodnie z konstytucją miały prawo dokonywać zmian konstytucyjnych. Jest wielka różnica pomiędzy dwiema trzecimi konstytucyjnymi a połową albo brakiem połowy w referendum, żeby dokonywać takich zmian, jak chociażby odwołanie prezydenta. Nie jest tak, że to jest wyjątek rumuński.

Ale to jest zwyczaj nie europejski, tylko stepowy. I socjaliści, liberałowie, pamiętajcie o tym!